frú forseti ég ætla ekki að fara hér í eitthvert lestrarpróf hjá háttvirtum þingmanni hitt er annað mál og það vekur athygli og ég bið forseta að veita því alveg sérstaka athygli hvernig háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir fyrrverandi borgarstjóri í reykjavík er hér að reyna að firra sig þeirri ábyrgð að hafa sem borgarstjóri í reykjavíkurborg tekið þá ábyrgð og greitt því atkvæði að reykjavíkurborg ábyrgðist framkvæmdir landsvirkjunar við kárahnjúka hefði borgarstjórinn í reykjavík þáverandi neitað því þá hefði háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir getað stöðvað þær framkvæmdir þannig að það þýðir ekki fyrir virðulegan formann samfylkingarinnar að koma hér upp núna eins og hvítþveginn engill án ábyrgðar því háttvirtur þingmaður ber ábyrgð á þeim framkvæmdum eins og aðrir þeir sem studdu þær framkvæmdir meðal annars hér í þingsal hafi háttvirtur þingmaður ekki tekið eftir því eða sé háttvirtur þingmaður búinn að gleyma því þá var það drjúgur hluti af þingflokki samfylkingarinnar sem studdi þær framkvæmdir með atkvæðagreiðslu hér á háttvirtu alþingi ég tek það enn fram að ég er sama sinnis og sá hluti þingflokks samfylkingarinnar en það kann að vera að nú hafi sú afstaða samfylkingarinnar breyst í þessu máli eins og öðrum en ég vil líka vekja athygli háttvirts þingmanns á því að það er ekki bara á þessu sviði sem við höfum íslendingar heldur þá höfum við verið í forustu hvað varðar vetnisvæðingu hvað varðar tilraunir með vetnisvæðingu og höfum vakið verðskuldaða athygli á því og erum leiðandi á því sviði ég tel það vera afar merkilegt framlag okkar til umhverfismála alþjóðlegra umhverfismála